Frau Präsidentin! sehr geehrter Herr Kommissar! Das erste, was mir dazu einfällt, ist Wir brauchen die verpflichtende Herkunftsangabe auch bei verarbeitetem Fleisch, und wir brauchen sie auch in der Gastronomie, denn nur dann hat der Konsument und die Konsumentin überhaupt die Chance, eine informierte Entscheidung zu treffen, zu wissen, wo das Fleisch, das er auf seinem Teller hat, herkommt. Wir werden in der Europäischen Union in Bälde ein neues, in vielen Bereichen verschärftes Kontrollsystem der amtlichen Kontrollen haben. Dort wollen wir kontrollieren

Wir haben den Whistleblower eingebaut, sodass die Möglichkeit besteht, dass hier auch Informationen unter der Hand hinausgehen, um auf diese ungesetzlichen Vorgänge, z.

in Produktionsbetrieben, hinzuweisen. Es wird uns aber nichts helfen, wenn bei Importen die strengen Importkontrollen stattfinden, wenn wir uns aber in Bereichen wie z.

dem Tierschutz nicht auf unsere Partner verlassen können.